Die Abwesenheit der Hohen Vertreterin heute ist wirklich unerklärlich. Es ist ihre letzte Chance gewesen, in diesem Plenum zu erscheinen.

Es gibt keinen gemeinsamen europäischen Ansatz.

Es passiert nichts. Was notwendig ist, ist stattdessen ein Nato Sondergipfel. Nur in der Nato ist die Türkei wirklich beim Portepee zu packen, dort kann sie sich nicht entziehen, dort kann sie aufgefordert werden, gegen ISIS eine klare Position zu beziehen.

Diese Debatte gehört in die Nato, weil die Nato die einzige Organisation ist, die das Ganze regeln kann.

Die Hohe Vertreterin ist abwesend. Ich glaube, das sagt alles.